Tento problém závažné formy trestné činnosti, který je skoro stejně výnosný, jako jsou drogy či prostituce, Evropská komise podceňuje, a protože je to přeshraniční forma trestné činnosti, tak žádný stát není schopen samostatně tyto problémy vyřešit.

Já chci apelovat na paní komisařku, abychom opravdu nepodceňovali to, že desítky tisíc mazlíčků ročně jsou v takto strašných podmínkách vyváženy ze zemí Visegrádu do západní Evropy.